hvort honum finnist þetta eðlilega að staðið af hálfu framkvæmdarvaldsins

upp á hundruð milljarða

og að ráðherrar skrifi undir slíkt samkomulag þó með fyrirvara um samþykki alþingis án þess að þingmenn án þess að fjárlaganefnd fái nokkuð að vita hvað í þessum

viljayfirlýsingar um skuldbindingar íslendinga erlendis upp á jafnvel hundruð milljarða króna án þess að forsendur þess séu að minnsta kosti ræddar og farið yfir þær af hálfu

að þessi háttur sé ásættanlegur að mati þingmannsins og fylgi eðlilegum og góðum